Peut être un mot concernant le revenu minimum qui suscite encore des réactions parfois basées sur des malentendus. En effet, sur cette thématique importante, nous avons, dans notre rapport, rédigé un compromis qui intègre les spécificités et le niveau de vie de chaque État et qui va, Madame Lynne, dans le sens nuancé que vous avez exprimé. Je crois que c'est vraiment un outil à soutenir, mais avec les nuances qu'il doit comporter. Je me réjouis également des déclarations et des intentions de notre commissaire Andor, qui sont en convergence avec les souhaits du Parlement, notamment en matière d'emploi, de pauvreté des enfants, d'équité des genre, d'accès aux services sociaux et surtout de refinancement des fonds sociaux de cohésion.

Comme vous l'avez dit, le Parlement européen doit, avec la Commission, mettre la pression sur les États pour que la solidarité entre les citoyens soit une réalité, une priorité dans l'Union, surtout dans le contexte de crise que nous connaissons.